To dziś Europa stała się globalnym hotspotem wykorzystania seksualnego dzieci.

Dziecko jest bezsilne, ale my, tak jak Pani powiedziała, mamy siłę, by je ochronić. I nie możemy pozwolić na to, by pedofile wygrywali z nami.

Nie zgadzam się z moim przedmówcą, że musimy wybierać między ochroną danych osobowych a ochroną dzieci.

Ale pamiętajmy, że to w Unii Europejskiej dochodzi do przymusowych małżeństw z dziećmi.